Hvala lepa. Spoštovani predsednik spoštovana varuhinja, državni sekretarji, kolegice in kolegi! Najprej, spoštovana ministrica, mi dovolite, spoštovana varuhinja, mi dovolite, da se vam zahvalim za odlično poročilo, vam in vaši ekipi, kajti to poročilo, ki ga prejemamo - in prebiram ga že peto leto -, moram reči, da je vsako leto boljše, bolj izčrpno in bolj nazorno prikazuje. A ob tem želim poudariti, da se politika pri teh poročilih mora zazreti vase, saj nam kljub nenehnemu pozivanju ne more biti v ponos, kajti teh priporočil se je v zadnjem letu povečalo. V letu dva tisoč šestnajst smo imeli enainsedemdeset priporočil, danes jih zasledimo sedeminsedemdeset. Tako da na tem mestu resnično gre poziv nam, politiki, vladi, da naredimo korake naprej, da bo teh kršitev čim manj. To poročilo sem si prebrala, res ni to poročilo nočno branje, kajti ko ga prebereš se te dotakne in enostavno noči so potem prebedene in neprespane, to pa resnično ni prav, zato moramo temu narediti konec. Gospodarska rast, katero smo bili deležni, je marsikateremu kaže, da je potrebno vrniti pravice posameznikom, ki so jim bile odvzete v času te gospodarske krize. Varčevanje, ki smo ga bili deležni, so marsikaterega potisnili še bolj na rob in posamezne ranljive skupine so postale oziroma obstale popolnoma na robu. Ta odločitve pa ta odraz se kaže tudi z našimi odločitvami v Državnem zboru. Menim, da so naše odločitve velikokrat premalo premišljene, na kar nas opozarja tudi varuhinja, zato moramo sprejeti nekako odločitve, ki jih bomo čutili, in ne glede na našo kakršnokoli pripadnost, ampak da bodo sledile ljudem. Saj ti z našimi odločitvami posegamo v življenja državljank in državljanov naše države. Od njih smo dobili tudi glasove in prav je, da jih zastopamo in jim tudi prisluhnemo. Poročilo nas torej jasno, jasno opozarja na posledice, in prepočasno ukrepanje ali neukrepanje nas tudi opominja. Res je, poročilo ni zbir lepega, ampak nas predstavlja pred ogledalo, v katerem se moramo vsi skupaj prepoznati. Resnično in žalostno, da se danes v enaindvajsetem stoletju soočamo z revščino. V kar petintridesetih primerih je varuh ugotovil, da je kršena temeljna določba Ustave do načela socialne države in pravne države. Da je kršeno načelo socialne države, ko je prizadeto človekovo dostojanstvo, ko posameznik in njegova družina nimata pogojev za zadovoljevanje temeljnih človekovih pravic in pahnjen v revščino in mu niso zagotovljena materialna in socialna varnost, je nedopustna. Sicer se kaže upad padanja prebivalstva, ki ga ogroža revščina, a tukaj smo še vedno od zadaj. Nikakor ne smemo skupine, ki živijo v revščini, podcenjevati, treba jim je nameniti veliko pozornosti, kajti minimalni dohodki, ki jih imajo, socialni transferji, ki so nizke pokojnine, ne zagotavljajo dostojnega preživetja. Skrb vzbujajoč podatek je, da so najbolj ogroženi starejši ljudje, med njimi še zlasti upokojene ženske. Zakaj omenjam ženske in starejše ženske, še posebej ženska, ki ostane sama? Njen dohodek, njena pokojnina po kljub temu, da je vrsto let oddelala, je tako nizka, da ob primeru, da živi v najemnem stanovanju, ne more preživeti meseca s temi dohodki. To je enostavno nedopustno. Jaz menim, da po štiridesetih letih dela, nekateri so sicer delali manj, ker je bila pač takrat veljala zakonodaja malce drugače, da so tako nizke pokojnine, da ne dosegajo praga revščine, so nedopustne. Kajti starostnik si zasluži dostojno življenje v njegovi starosti in temu moramo narediti konec. S strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve smo slišali, da gremo v tej smeri, in verjamem, da nam bo to, sicer verjamem in upam, da nam bo to tudi uspelo. Ni problem samo pri upokojencih, zasledujemo težave tudi pri aktivni populaciji. Nek posameznik, delavec dela cel mesec za minimalno plačo, ki pa jo prinese domov, ko plača vse stroške, enostavno iz meseca in v mesec ne pride. Ustvarjajo se, ne bom rekla, dolgovi, ki preraščajo v tako visoke mislim, dolgove, da potem ko otroci dosežejo osemnajst let oziroma petnajst let, grejo delat preko študentskega dela, pomagajo takšni družini, da enostavno preživi. Otrok gre delat zato, da si pomaga, starši smo pa dolžni poskrbeti za njih in jim pomagati, da lahko uspešno opravijo svoje dolžnosti, ki jih imajo v šoli. Tako da tudi tukaj je veliko težav, ki jih imamo. Mnogi živijo na socialnem dnu, izgubljajo svoje dostojanstvo predvsem pri iskanju oblačil pa tudi pri humanitarnih organizacijah. Na televiziji pa se soočamo tudi s humanitarno delovno akcijo, kjer preverjajo stanovanja. Resnično, ko pogledaš te to oddajo, resnično si ne moreš misliti, da ljudje lahko živijo v tako brezupnih pogojih in te humanitarne akcije so res bom rekla, se te dotaknejo. Moram se dotakniti tudi nadomestila za invalidnost. Ki se gibljejo nekje med sto devetdeset in dvesto devetdesetimi evri, mogoče kakšen evro več. To je znesek nekoga, ki je delal dvajset, trideset, lahko tudi več let, v pokojninsko blagajno, postal invalid - invalid je postal na delovnem mestu, kajti njegovo delo je bilo tako težavno, da je pač mu bila priznana tretja kategorija invalidnosti. Ostali so nekje imeti statusom iskalcev zaposlitve in upokojenca, so nezaposljivi, nedostojno je, da bi se takšen posameznik za razliko obračal na s center za socialno delo po denarno socialno pomoč. To, mislim, da enostavno ni prav. Ni pravično, ni socialno. Žal od upokojencev velikokrat slišimo na terenu: "S takšno pokojnino, kot jo imam, ni ne za živeti in ne za umreti." Moram reči, da sem zelo žalostna, ko to slišim. In enostavno upam, da nam bo uspelo spremeniti tudi ta del v pokojninski reformi. Težave imamo tudi z mladoletnimi otroki, ki enostavno delijo usode svojih staršev, kajti socialna država, ki v ogledalu uzre toliko revščine kljub temu, da se znižuje, mora odločno ukrepati in to tudi spremeniti. Tudi zelo, zelo boleče zgodbe so v zvezi z izvršbami na nepremičnine. Seveda smo spremenili zakon, ki je korak naprej. Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki določa, da mora sodišče upoštevati sorazmernost dolga na nepremičnino - vendar kljub temu ti ljudje, ki se soočijo pred izvršbo na stanovanje, so v tako velikih stiskah, tudi name so se obračali takšni ljudje, ampak jim enostavno ne moreš in ne znaš pomagati. Kajti dolg, ki se jim je nabral - iz takšnega in drugačnega razloga so ostali brez zaposlitve, na kar ostane potem štiričlanska družina brez strehe nad glavo, menim, da je to zelo, zelo boleče, tako za tistega, ki ga to doleti, tako tudi za nas, ki jim enostavno ne moremo na tem mestu pomagati. Tukaj bi bilo potrebno najti neko ustrezno rešitev, da takšno družino - mogoče priskoči na pomoč lokalna skupnost, jih namesti v bom rekla, neko socialno stanovanje, da lahko nekako družina preživlja naprej življenje, kot si ga tudi - dostojno življenje, kot si ga tudi na koncu koncev tudi zaslužijo. Slovenija še vedno sodi med kršiteljice človekovih pravic po deležu obsodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Kršitve, ki so, so lahko veliko dražje, kot bi jih lahko bilo. Če bi se pa upoštevala priporočila varuhinje, bi lahko bilo teh bistveno manj. Varuh seveda opozarja tožilstvo, da skrbi za hitro in učinkovito izvajanje tudi kazenskega postopka pregona storilcev kaznivih dejanj. V primeru morebitnega zavrženja ovadb poskrbi za dosledno seznanjenje oškodovancev z odločitvami, ki bodo utemeljene z jasnimi obrazložitvami. To, menim, da je tudi zelo pomembno, kajti ko je krivica nekomu storjena, ni pomembno, po petnajstih ali več letih - vpleteno je bilo njegovo ime. Vrnitev, bom rekla, v družbo je zelo težka oziroma dolgotrajna in mukotrpna. Tudi težave pri samih odvetnikih, v odvetniških vrstah, opozarja varuhinja, dolgotrajno obravnavanje prijav zoper njihovo delo, krepi zaupanje v Odvetniško zbornico in njihovih organov, zato to ne pripomore k preglednosti njihovega delovanja, zato na tem mestu resnično lahko zgolj pritrdimo varuhinji in apeliram na ministrstvo, da v tej zgodbi tudi pomaga. Žal se moram dotakniti tudi zdravstva. Varuh v zvezi z zdravstvom predlaga sedem priporočil od sedeminsedemdesetih. Res jih je nekaj manj, kot jih je bilo v preteklem letu, vendar kljub temu je ta problematika še izrecno izpostavljena. Napovedi sprememb so bile v prejšnjem mandatu. Napovedi so sprememb v tem mandatu. Upam, da tole ni podobno napovedim o koncu sveta. Pričakujem, da bo novi minister brez odlašanja pripravil spremembe meril za določanje javne mreže zdravstvenih dejavnosti in se s tem enakopravno dali možnosti javnim in zasebnim izvajalcev zdravstvenih dejavnosti, uporabnikom pa enakopravno dostopnost do vseh zdravstvenih storitev. Dotaknila se še bom predloga oziroma priporočila varuhinje, da se prouči veljavni protokol ginekoloških pregledov žrtev spolnega nasilja in se ugotovi, da se zagotovi možnost izbire ginekologa, s katerim bi žrtev lahko vzpostavila zaupanje, in jim ne bi povzročala dodatnih stisk in neprijetnosti, kajti te ženske, ki se najdejo, znajdejo v tej, bom rekla, boleči situaciji, morajo imeti zaupanje na drugem koncu. Zdravstvena reforma, katero vsi upamo, da bo končno prišla, mora biti v prid pacientom in upam, da bo pot uresničitve potreb naših državljank in državljanov. Varuhinja prav tako ni zadovoljna, kot sem že vmes tudi omenila, s stanjem na področju reševanja stanovanjskih vprašanj. Ravno prej sem omenila, da bi lahko pri izvršbah postopala lokalna skupnost z danem dajanjem stanovanj, neprofitnih stanovanj. A kaj se zgodi? Razpisi za neprofitna stanovanja se objavljajo eventuelno enkrat letno in varuhinja opozarja in priporoča, da lokalne skupnosti zagotovijo ustrezen fond stanovanj in vsaj letno objavljajo v določenih časovnih intervalih, vsaj letno, razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj, kajti populacija se iz leta v leto, in potrebe se spreminjajo. Tudi upravljanje v večstanovanjskih stavbah še vedno ni urejeno, kljub temu da je bilo veliko govora v prejšnjem mandatu. Tudi trg najemnih stanovanj je ena izmed ključnih pomanjkljivosti, majhna ponudba stanovanj. Pa še zgolj ena zadeva. Tem je sicer zelo, zelo veliko, ampak vseh ne gre obdelati. V letu dva tisoč šestnajst smo sprejeli, spremenili Ustavo Republike Slovenije. Vpisali smo pravico do vode. To je bil le prvi korak, dve dobri leti sta mimo. Področne zakonodaje še s tega področja nimamo, ki bi preprečevala zlorabo uporabe vode, zato menim, da je treba nenehnoma in čim prej pristopiti k temu, da sprejmemo ustrezno zakonodajo. Državni sekretar mi sicer odkimava, me veseli, da smo korak naprej. Ampak moram, zakaj to omenjam? Kajti podeljevanje tudi te vodne pravice, menim, da je potrebno ohranjati naravno bogastvo in ne za vsako ceno podeljevati vodno pravico za izrabljanje tako potokov, tako rek, kajti potrebno je ohranjati vse v manjših potokih, živež in pristopiti z, bom rekla, s človečnostjo, in premišljeno, premišljeni posegi naj bodo v okolje. Kajti resnično moramo ohranjati naravo in naravne danosti, ki jih imamo. Pa naj bo to na tem mestu dovolj. Še enkrat, varuhinja, vam se izrecno zahvaljujem za vse opravljeno delo, ki ste ga opravili v celotnem mandatu, na vaši nadaljnji poti pa vam želim vse dobro. Hvala lepa.